Chcem poďakovať Monike Hohlmeier za to, že upozornila na potrebu sledovať uplatňovanie a prípadne aktualizovať smernicu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Pripájam sa aj k požiadavke, aby Komisia pripravila osvetovú kampaň, ktorá by deťom umožnila pochopiť riziká internetu a podporila úsilie rodičov chrániť deti na internete. Na Slovensku podobná kampaň, ktorú som iniciovala pod názvom Viete, čo robí teraz vaše dieťa?, poskytla rodičom základné informácie o rizikách alkoholu a drog, sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi. Práve na ňu by mohla teraz Komisia nadviazať. Boj proti zneužívaniu detí na internete musí patriť medzi priority Európskej únie, aby sa našli prostriedky na financovanie takýchto dôležitých projektov.